Monsieur le Président, le règlement sur les essais cliniques peut amener un bouleversement dans la pratique des essais cliniques en Europe, pour plusieurs raisons d'abord, les procédures seront homogénéisées sur tout le territoire de l'Union,

Quand je dis les résultats, je veux dire tous les résultats, y compris les résultats négatifs. Cela augmentera la transparence et en fin de compte la confiance des citoyens de l'Union européenne dans les essais cliniques. Cinquième point enfin, pour la première fois au niveau européen, c'est le risque ajouté par la recherche clinique et non plus le risque absolu qui sera étudié dans le cadre de la formation des dossiers des essais cliniques. Tout cela est fondamental.